Sloboda pohybu je jednou zo základných slobôd a výdobytkov občanov členských štátov Európskej únie a ja by som chcela za našu frakciu, za frakciu Socialistov a demokratov v Európskom parlamente, podporiť vstup Rumunska a Bulharska do Schengenského priestoru. Musím povedať, že či už kontrolná správa ale aj stanovisko samotného spravodajcu sú pozitívne a že im za to treba poďakovať, ale zároveň vyjadriť aj také roztrpčenie. Roztrpčenie nad tým, ako sa dnes niektorí kolegovia z krajín, ktoré samé majú problémy s nelegálnou imigráciou, ktoré samé majú problémy s korupciou, pozerajú na Rumunsko a Bulharsko. Bulharsko a Rumunsko sú plnohodnotnými členskými štátmi Európskej únie a náš prístup k nim musí byť rovnaký ako k ostatným členským štátom Európskej únie.